Hvala za besedo, predsedujoča. Ovadba slovenskih kriminalistov zoper nekdanjega guvernerja Banke Slovenije in druge, ki jih bremeni zlorabe položaja, je razkrila še nekatera globlja, šokantna dejstva o sanaciji bank leta dva tisoč trinajst. Metodologija stresnih testov, ki so bili podlaga za izvedbo sanacije, je bila politično motivirana. Vodstvo Banke Slovenija je kot prvič po nareku Evropske komisije rezultate stresnih testov kljub temu, da ti niso bili izvedeni po mednarodnih računovodskih standardih. Drugič. Evropska komisija je, s pritiski dosegla, da je bila vrednost nepremičnin, ki so varovale kredite, ocenjena in postavljena kar se da nizko zato, da bi končni znesek bančne luknje na koncu prišel ven kar se da visoko. In navsezadnje, izvajalci iz Deloitta niso bili neodvisni strokovnjaki, ampak zavestni izvajalci diktata Evropske komisije. Tako slovenski kriminalisti. Že to se sliši kot politični triler, kar tudi je, kar nas dalje navede k vprašanju, zakaj bi Evropska komisija želela potopiti slovenske banke. Ne le da smo državljani sanacijo bank drago preplačali, tu so bile še veliko hujše posledice. V tej sanaciji banke s stresnim testom so namreč sledile zaveze Republike Slovenije po nasproti Evropske komisije, ki so obljubile privatizacijo določenih delov slovenskega bančnega sektorja, odpovedi balkanski mreži poslovalnic Nove Ljubljanske, banke, in tako naprej. Skratka zato, ker je bil znesek dokapitalizacije postavljen tako visoko, je postalo potrebno dovoljenje Evropske komisije, ta Evropska komisija pa je postavila določene privatizacijske pogoje, med drugimi je izsilila tudi razlastitve imetnikov podrejenih obveznic. Zato, gospod minister, vas sprašujem: Ali boste ustrezno ukrepali in zahtevali izvedbo preiskave delovanja Evropske komisije in Evropske centralne banke, ki sta po razkritjih slovenskih kriminalistov, delovali nad zakonodajo Republike Slovenije? In dalje. Ali nemara razmišljate o tožbi Evropske centralne banke in Evropske komisije na Evropskem sodišču. Prav tako me zanima, če se boste v luči vprašljive pravne podlage zaveze prodajo slovenskih bank angažirali za zaustavitev prodaje Abanke. Ker kar je iz teh razkritij kriminalistov postalo kristalno jasno, je, da je bila cela operacija sanacije bančne luknje ne zgolj ekonomska nujnost, ampak politična priložnost za interese iz centra, da sprivatizirajo slovenski bančni sistem. Hvala.